Wie lange wird eigentlich die Türkei hier noch als Beitrittskandidat gehandelt?

Die Grenzkonflikte der Türkei mit Griechenland, mit Zypern sind nicht gelöst, offensichtlich nicht mit Syrien, offensichtlich nicht mit dem Irak. Wie kann es sein, dass türkische Truppen im Ausland einmarschieren, um dort Kurden zu töten, die Partner der USA, die Partner von anderen NATO Ländern wie Deutschland, wie EU Ländern gewesen sind und uns im Kampf gegen Da'esh, gegen ISIS geholfen haben?